Señor Presidente, vamos a apoyar este informe porque poner en marcha un impuesto sobre las transacciones financieras es un paso en la dirección adecuada.

También espero que este movimiento anime a otros Estados a sumarse a una idea que alcanzará toda su eficacia en la medida en la que sea global. Lamento que el veto de algún Estado miembro a una propuesta justa, progresiva y útil nos obligue a empezar el camino con un mecanismo de cooperación reforzada.